Monsieur le Président, chacun s'accorde à reconnaître que le Sommet de Copenhague s'est achevé sur un double échec. En effet, si le Sommet a accouché d'une souris sous la forme d'un accord non contraignant et non signé par tous les pays, il s'agit aussi de digérer notre propre défaite puisqu'à travers la négociation de Copenhague, c'est le rôle incontournable des deux pays les plus pollueurs de la planète, la Chine et les États Unis, qui a été mis en lumière. Ce G2 a mené la négociation sans que les Européens et les pays en voie de développement aient vraiment leur mot à dire.

Or, ce secteur d'activité est un des pans les plus fondamentaux de la lutte contre les changements climatiques. L'agriculture européenne est en train de préparer sa mutation vers des modèles de production plus durables, avec une gestion de l'eau plus responsable, des modèles moins énergivores, moins dépendants de la chimie, consciente qu'elle est de ce que la biodiversité et la préservation des écosystèmes sont autant de clés à une diminution des pollutions environnementales. Alors, s'il vous plaît, quand allons nous prendre conscience de ce que l'agriculture